Az ellenzéki pártok bizalmatlansági indítványának elfogadása nyomán szociáldemokrata politikus alakíthatott kormányt. A bizalmatlansági indítvány fő témája a törvény által garantált önálló magyar nyelvű orvosi egyetem megalakítása volt. Tehát egy nemzeti kisebbség törvényben leszögezett jogának biztosítása miatt bukott meg a jobbközép kabinet. Az új kormány programjában a rendszerváltás óta egyedülálló módon egyetlen szó sem esik a magyar kisebbségről.

Mindezek a tendenciák rendkívül rossz irányba mutatnak olyan körülmények között, amikor a gazdasági válság hatásait a romániai polgárok is erősen megszenvedik. Óva inteném a román politikai osztályt, különösen a most hatalomra került pártok vezetőit, hogy ebben a válságos időszakban a magyar kisebbség elleni támadásokkal próbálják elterelni a figyelmet az ország problémáiról.